Pane předsedající, dovolte mi říci, že společné posílení vnitřní bezpečnosti Unie a boj proti organizovanému zločinu považuji za klíčové výzvy pro evropské instituce v nejbližších dnech, nehledě na řešení hospodářské krize. Oceňuji novou legislativu na účinnější konfiskaci zisku z trestné činnosti, přísnější pravidla na potírání finanční kriminality na burze či označování výbušnin. Za nejdůležitější však považuji evropský program ATLAS, který financuje společný výcvik protiteroristických jednotek, nebo projekt RAN, který slouží ke snadnějšímu odhalování hnutí prosazujících radikalismus a fundamentalismus. Domnívám se, že musíme dále budovat spolupráci národních center boje s kybernetickými útoky, a jsem přesvědčena, že rozbíhající se Evropské centrum pro boj proti kyberkriminalitě při Europolu poskytne efektivní platformu pro výměnu osvědčených strategií.